Cred că trebuie să apreciem deschiderea părții ruse pentru modificarea a aproape 300 de dispozițiile legale pentru a se conforma regulilor internaționale ale comerțului, și de a accepta să și diminueze drepturile vamale în numeroase sectoare industriale.

Parteneriatul UE Rusia este condiționat de respectarea valorilor și regulilor democratice. De aceea, ne preocupă corectitudinea scrutinului prezidențial din acest an, în special în contextul protestelor ce au urmat alegerilor parlamentare din luna decembrie. Apariția de duminică la televiziunile oficiale a liderului opoziției, prima dată după ani de cenzură, este un semnal încurajator că toți candidații vor avea acces neîngrădit la mass media. Însă această premieră demonstrează și deficitul de democrație de care suferă societatea rusă. De aceea procesul electoral nu este o garanție a democrației, decât în măsura în care alegerile nu vor fi viciate, inclusiv în faza campaniei electorale.